Señor presidente, no podemos encuadrar la situación de Cachemira como un asunto conflictivo interno de la India, sino en el resurgir nacionalista encarnado por Modi en conexión con Trump, Bolsonaro y la internacional reaccionaria.

Frente a esto, la Unión Europea no puede seguir haciendo Necesitamos posicionarnos con un discurso alternativo, abierto, basado en derechos humanos y actuar condicionando la acción exterior y las relaciones bilaterales en el mismo. Hoy eso significa condicionar el acuerdo estratégico a un cambio sustancial en los derechos humanos en Cachemira, apostar por una solución pacífica del conflicto negociada entre la India y Pakistán. Si no hacemos esto, Cachemira será un nuevo ejemplo de los límites del voluntarismo de la Unión Europea. Hoy necesitamos definir el tipo de actor mundial que queremos ser. Nosotras apostamos por que sea un actor político independiente, con autonomía, que pueda dialogar en pie de igualdad sobre derechos humanos, gobernanza multilateral, comercio y tecnología con los grandes países.